Riadiaci aparát štátu kreovaný na základe interných dohôd v štruktúrach politickej strany je len zriedkakedy schopný podriadiť sa slobodnej demokratickej selekcii voličov. Napriek tomu aj vzhľadom na strategický význam Džibutska na výbežku Afrického rohu musíme na miestne politické štruktúry účinne pôsobiť s cieľom dosiahnuť podmienky na prechodné vytváranie pluralitného systému a demokratického politického prostredia. V prvom rade potrebujeme dosiahnuť zastavenie perzekúcií vládnej moci voči opozičným politikom, ale aj občianskym združeniam, novinárom, ako aj šírenia sa bezprávia. Potom by sme sa mali účinnou mediáciou snažiť o dohodu alebo spoluprácu medzi vládnym zoskupením a opozíciou a usilovať sa o to, aby sa vytvorili nové vzťahy medzi nimi na základe vzájomnej tolerancie a pochopenia.